Man geht immer genauer auf die Problemstellungen ein und entdeckt gottseidank dabei immer mehr Fehler.

Ich fordere daher wirklich alle Akteure auf, diesem Aufruf der Kommission Folge zu leisten.